Ja, hvala. Tako je padel v razpravo, razumem, ampak načeloma se strinjam s tem, kaj je povedal, čeprav kolega Matjaž je rekel: "A kaj ima to zveze s proračunom?" Ampak malo faksa l tudi fašeš, ne, mislim Vojko. Vojko bi pri meni naredil magisterij, ne. Ampak če se malo vrnemo k proračunu, ne. To če kolegu prevedem, je neko ključno vprašanje seveda, ali uporabiš tehnologijo in tehnološki razvoj in izpeljane tehnike v dobro ljudi ali to uporabiš, proti njim, ne. To je neko ključno vprašanje, ki ga bi človek moral videti tudi, skozi proračun. Zdaj, prej kolegu nisem, nekako odgovoril, ker mi je čas pobegnil, ne. Veliko večino teh, kar navadni ljudje vidijo kot nekih najbolj norih političnih odločitev, se sprejme na ravni podzakonskih aktov in pravilnikov, kar kolega mogoče kot bivši, minister veste, ne. In pol po navadi, poslanci to fašemo, ne, ko ti pregoreva mobi recimo, kaj smo imeli že prejšnji mandat? Ja, ne bomo več zamaške zbirali, ne in pol meni skoraj z rok vrže mobi. A ste nori? Kaj ste se poslanci spomnili? Gor in dol, ker se pač, bom rekel lobi, da ne uporabim hujše besede, komunalni, smetarski, nekako probal to skozi resorno ministrstvo zriniti, ne. Drugo neko vprašanje, seveda: "Zakaj pa mi, halo, zbiramo te zamaške?" Čeprav to je pomembna zadeva, veste, v Berlinu Alba gre prva na smetišče pa gleda, katere so najboljše plastike za reciklažo, vi jo mogoče poznate iz, košarke. Zdaj, dotaknil se bi neke zadeve, kjer se običajno Levico, najbolj nabija, ne. Levica je proti varnosti. Levica je za to, kot bi rekel Šarec, da bojo naši fantje in dekleta bosa hodila po Afganistanu, čeprav dajmo se vprašati, kaj bomo mi sploh v Afganistanu delali? Ne, Američani se po štiridesetih letih, ven vlečejo iz Afganistana, imajo tajna pogajanja s talibani, to je zakuhal neki gospod, ki so ga imenovali Zbik, ker drugače poljskega priimka niti niso znali izgovoriti. Mi, ke smo starejši, se spomnimo tistega filma Rambo, ker so talibani pa Rambo good guys, Rusi so pa bad guys. Zdaj, seveda smo v Levici za varnost, ampak kot je delno Vojko tudi nakazal, kje tišči dandanes razprava o varnosti. Ne tišči v tem, da je nekdo takrat še za časa prve Janševe vlade obljubil motorizirane bataljone, ne tišči v nekaj strategiji razvoja slovenske obrambe iz leta dva tisoč pet, ki ga je treba preizprašati. Pa ne govorim kar tako na pamet, a veste, kot profesor sem zlasti pri Prešernovih nagradah na FDV-ju kar nekaj magisterijev, diplom, tudi obramboslovcev prebral, vključno z Janševo diplomo, ki ni ravno ne vem kaj, odkrito povedano, moram povedati, In seveda, v to smer je treba misliti, razvoj naših varnostnih in obrambnih struktur, ne. Šarec je na neki zadnji seji nakazal že v tej smeri, da je število sestave oboroženih sil lahko tudi nižje, ne, manjše. Šli smo v profesionalizacijo vojske brez tega, da bi šli, kar nas vedno znova opozarja sindikat, v premislek, kadrovske politike. Naša iz ustave izhajajoča funkcija je obrambna, ne, a veste. Če malo grdo rečem glede, kaj se nam dogaja v sosedstvu, naša naloga mora biti, da v najkrajšem možnem roku onesposobimo dispečiranje energije vsem sosednjim državam, če jih zamika, da bi se kaj vizavi Slovenije šli, da imajo daljše preskrbovalne verige, da jim tule odsekamo, da ne rečem kaj, cojones, ne. To je zadeva, ki bi jo treba misliti, ne. Mi malo se tako nabaja tipa kibernetsko nekaj gor in dol, pa sem se tudi, s tem v življenju ukvarjal, ne ... In nas čaka tudi neka resna razprava o tem, ne. Čaka nas dejansko razprava, kaj so potrebe MORS-a, kaj so potrebe Slovenske vojske, izhajajoč iz stanja, v katerem smo, ampak izhajajoč seveda iz naše ustave in osnovne naloge, slovenskih oboroženih sil, ne pa to, kar Natovi generali počnejo, ko ugasnejo kamere, ne. Človek, ki je bil skozi proces približevanja Natu, mi je rekel, veš, ko ugasnejo kamere, so oni prvenstveno trgovski potniki njihove oborožitvene industrije, ne. To je tudi tema, ki se je moramo lotiti, ne. Tema, ki se je moramo lotiti, je, so tudi varnostno obveščevalno področje naše, ne, izhajajoč iz neke zgodovine SDV-ja mi nikoli nismo resno oblikovali notranje varnostnoobveščevalne službe. Pa če bi jo imeli malo po nemškem modelu, neki urad za zaščito ustavnosti, se nam ne bi zgodilo to, da nekaj sosednja država vpliva na notranjepolitične razmere v Sloveniji in financira neko politično stranko, ne. Pa tam je zlasti odgovornost na SMC-ju v predhodni vladi. Kolega Brglez je zdaj odsoten, se skoraj bo zdaj razpočil na Facebooku, ampak je malo pozabil, da je bil podpredsednik SMC-ja v predhodni vladi, a veste. Jaz lahko odkrito povem, da sem drugem človeku madžarske ambasade rekel, če bi Levica bila v vladi, bi gospa veleposlanica, ki jo sicer izredno cenim, bila že poklicana v Mladiko, ne. Pa na javni seji lahko rečem, če bi imeli ustrezno razvite te družbe, službe, če ne bi bile politično zlorabljene, tudi ne bi bilo zgodbe okrog Kemijskega inštituta, kaj več ne smem na javni seji govoriti, pa se delamo, kot da se to ni zgodilo, pa katere tajne službe, s katerega dela sveta so s tem povezane, ne. Mi se v osnovi niti ne zavedamo, poslanke in poslanci, večina vas okrog lobiranja, ne. Smo članica Nata, a meni to všeč ali ne. Smo članica EU, a je meni všeč ali ne, ne. Lahko greste na kake diplomatske sprejeme, ko vas malo gledam, ne. Če grem gledat proračun Sove, tisti odkriti del, tisti razdelilni tudi razkriti del, je to sramotno, pa prihajam iz Levice. Še bolj pa je sramotno, da smo mi skozi zujfanje izgubili pa generacijo pa pol, če ne dve generaciji ljudi, ker morajo najbolj inteligentni ljudje v neki relativno številčno mali družbi delati v takih organizacijah. Jaz pogosto v šali rečem, če bi državotvornost Slovenije šla pravo pot, bi jaz že trideset let bil sodelavec Sove, pa verjetno en ključnih ljudi v analitiki trenutno v Sovi. Tudi o teh zadevah se bomo morali pogovarjati in pogovarjati v naslednjih proračunih. In tudi o teh zadevah se jaz hočem vsebinsko pogovarjati, ne pa na način, da neki šalabajzerji čez medije nabijajo, kako je Levica proti vsemu. Levica je proti zapravljanju javnega denarja, je proti zapravljanju denarja iz vseh petih blagajn, je pa za resne razprave o vsem tem, ključno nujni resni razpravi o varnostnoobveščevalni in varnostnih strukturah in tudi reformi Slovenske vojske ko take, ampak ne na način, kot se je zgodilo to dva sedemnajst, ko nekdo, a veste, pobožne želje vrže v javnost, da se nič ne bo spremenilo. Meni ni ljubo posegi v človekove pravice, seveda mi ni ljubo začeti debato o IMSI-catcherjih, če pa sočasno vem, da jih imajo in slovenske kriminalne združbe in italijanske in balkanske in tudi del slovenske politike, dobro jutro, dober dan, kaj več bomo pa nekako načeli na neki zaprti seji, uvodoma vključili strokovnjake, vključili civilno družbo, vključili civilni nadzor, tudi premislili, ali je KNOVS tak, kot je, ustrezen ni, ker v KNOVS-u ne more sedeti nekdo, ki je bil v obeh orožarskih aferah zraven, ne more mu predsedovati nekdo, ki je prelahek plen lobistu nemške oborožitvene industrije in še tako naprej. Pa ste zdaj malo začudeni, pa moji so tudi verjetno, iz Levice, začudeni, ker sem to hotel povedati, ker tudi te resne teme moramo načeti, hvala za besedo, in jih vključiti v naslednje proračune in tudi, kaj je še bolj pomembno, v kadrovski razvoj teh področij, hvala.